Hvala za besedo in lep pozdrav! Zakon o nepremičninskem posredovanju je lobistični zakon, zlobirala ga je Zbornica za nepremičninsko posredovanje; o svojem dosežku so se tudi pohvalili v elektronskih sporočilih, ki so jih v prejšnjem mandatu pošiljali po poslanskih skupinah. Ampak stvar se je zapletla, doživela je nekak absurden, obrat, kot je povedal že predstavnik državnega sveta pred mano, so si namreč v Zbornici za nepremičninsko posredovanje po obravnavi na odboru premislili in zakonu podporo umaknili. Razlok za umik podpore je to, da so da je odbor sprejel amandmaje, za katere nepremičninska zbornica pravi, da so protiustavni. Protiustavno naj bi bilo omejevanje dodatnih stroškov, ki si jih lahko ob provizijah nepremičninski posredniki zaračunavajo. Protiustavno naj bi bilo omejevanje provizij, ki jih lahko zaslužijo pri posredovanju najema nepremičnin. Torej, vse te stvari naj bi bile protiustavne in šli so tako daleč, da so dosegli odložilni veto državnega sveta. V Levici se z Zbornico za nepremičninsko posredovanje strinjamo v eni sami stvari, in to je, da je zakon še vedno neustrezen. Vendar ne zaradi domnevnih neustavnosti, o katerih govorijo oni, ampak zaradi tistega, kar je v zakonu kljub, kljub popravkom na odboru ostalo. Osnovni namen tega zakona je namreč deregulacija nepremičninskega posredovanja, ki bo imela za posledico poslabšanje varstva potrošnikov pri kupovanju in prodaji nepremičnin. Zakon tako, na primer, ukinja obvezno dopolnilno izobraževanje za nepremičninske posrednike, torej deregulira poklic. Kot vemo, je deregulacija poklicev eden od najenostavnejših načinov delodajalcev, vsaj tistih, ki imajo vzvod na zakonodajalce, da zbijajo stroške svoje delovne sile. Zakon naprej uvaja možnost, da nepremičninske družbe, dobijo oziroma imajo, vzpostavljajo svoje fiduciarne račune, na katerih hranijo denar naročnikov. Danes lahko denar svojih strank sprejemajo v hranjenje samo odvetniki in notarji, ampak ti so podvrženi strogemu nadzoru. Zakon pa ne definira nadzora nad fiduciarnimi računami računi, s katerimi bi upravljali nepremičninski posredniki. Zakon, niti v eni sami točki ne pove, zakaj uvaja to možnost. In dalje, globe za osebe, ki opravljajo nepremičninske posle, nimajo pa licenc zanje, so postavljene tako nizko, da izgubijo vsakršni odvračilni učinek. Najvišja predvidena globa namreč znaša zgolj pet tisoč evrov, kar je, recimo, vrednost, ki jo lahko ob omejitvi provizije na štiri odstotke nepremičninski posrednik zasluži z enim samim poslom. In zadnjič, zakon določa, da nepremičninska da ima nepremičninska družba pravico do provizije tudi v primerih, ko njen naročnik samo najde kupca. Povedano drugače, vzeli so si pravico do plačila tudi v primeru, da njihov naročnik samo poišče kupca ali najemnika za svojo nepremičnino. Pod črto, tudi trenutni zakon ni optimalen in bi potreboval prenovo, predvsem bi potreboval ta del, ki je bil vnesen vam, v novi zakon z amandmaji, se pravi, omejitve provizij, dodatnih stroškov in tako naprej nepremičninskih posrednikov. Vendar pa vse ostale stvari, ki sem jih zdaj naštel, v novem zakonu - od deregulacije, poklica nepremičninskega posrednika, prek uvajanja fiduciarnih računov za nepremičninske agencije do, izjemno nizkih glob za tiste, ki nepremičninsko posredovanje opravljajo brez licence, in nazadnje do pravice, da si nepremičninske agencije vzamejo pravico do provizije, tudi če, naročnik samo najde kupca ali najemnika nepremičnine - so razlogi, zakaj v Levici kljub temu tega zakona ne moremo podpreti. Hvala.